Já mám jenom tři poznámky, protože v celé té diskuzi tady bylo hodně řečeno. Myslím si, že je také potřeba klást důraz na to, že samotné rozšíření je potřeba také chápat jako jedno z možných řešení oživení ekonomického růstu Evropské unie, na to nesmíme zapomínat. Moje druhá poznámka se vztahuje ke slovu komplexnost. Já si myslím, že otázku Balkánu musíme vnímat komplexně, že se nemůžeme zaměřit jenom na jednu konkrétní zemi, ať je to Chorvatsko nebo Makedonie, my bychom se měli zaobírat otázkou komplexního přístupu zemí jako třeba i Srbsko. A u Turecka je potřeba z naší strany říci jasné ano nebo ne, není možné donekonečna tahat Turecko za nos a slibovat, že možná budou přijati.